Amikor mi, magyarok európai uniós jogsértésről és kötelességszegési eljárásokról hallunk, akkor sok keserű emlék jut eszünkbe. Bár ha az itt ülő Vivien Reding asszonyra nézek és az ülésteremben szinte soha nem látható Tavares úrra gondolok, akkor azért sikerélmények is az eszembe jutnak, hogy tudniillik számos olyan térdre kényszerítési kísérlet volt, amivel szemben erőt tudtunk mutatni, és győztesen tudtunk kikerülni. Most újabb fenyegetéssel állunk szemben. Magyarország non profittá kívánja tenni az energiaszolgáltatást. Természetesen a pénz és profitközpontú embertelen rendszer újra támad, újra fenyeget.

Ez tehát nem egy olyan nagy dolog, és az is kiderül a jelentésből, hogy vannak, akik fityiszt mutatnak erre, és nem teljesítik az Unió parancsát.